Señor presidente, en primer lugar, no voy a permitir que se insulte al Gobierno de España, porque eso es un insulto al sentir de la gran mayoría de hombres y mujeres de mi país. En segundo lugar, no puede ser que los procedimientos democráticos solo los asumamos cuando el resultado es a nuestro favor. Aquí ha habido un proceso de acuerdo con el Consejo —como los hay en muchas otras materias— donde el Consejo ha planteado su posición, el Parlamento la otra, y se ha negociado.

Y, en último lugar, no podemos pretender que los que se van decidan sobre los intereses de quienes nos quedamos. En el acuerdo se ha planteado una definición que está acorde al Derecho internacional.

Hoy aquí lo que estamos votando no es consecuencia de una decisión del Gobierno de España. Hoy aquí estamos votando que, si el 12 de abril, el Reino Unido se va de la Unión Europea, tenemos que tener resuelta la cuestión de exención de los visados.